Signora Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito congiunto di questa mattina su frode fiscale e paradisi fiscali ci ha chiaramente mostrato come un approccio europeo anche in quest'ambito sia sempre più necessario e non rinviabile. Mille miliardi persi nell'Unione europea in un anno, di cui 180 miliardi in Italia, sono una vergogna che va assolutamente sanata.